A Bizottság kiváló anyaga alapján egy nagyon jó jelentésről tárgyalunk most.

Az Unió nagyon el van maradva a víztakarékosság terén, a víz újrafelhasználása tekintetében, ha például Izraellel hasonlítjuk össze, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy lépéseket tegyünk a mediterrán térség, de akár Közép Európa, a Duna Tisza köze vízproblémáinak rendezése érdekében.

Sajnálatos, hogy hazám, Magyarország szembemegy a hulladékgazdálkodás terén az európai törekvésekkel.